Ingerenze che sono evidentemente a tutto vantaggio di forze che perseguono un obiettivo semplice far saltare l'Europa, far saltare la nostra casa comune. L'Europa deve reagire e ci sono molte zone d'ombra da guardare con sospetto. Pensiamo, ad esempio, al vergognoso comportamento dell'ex ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini, il quale non ha ancora avuto il coraggio politico di intervenire pubblicamente su quell'intreccio estremamente opaco che lo ha legato alla Russia attraverso incontri tutti da chiarire.